Voorzitter, politiek geweld in Duitsland en Polen leidde afgelopen maandag tot een oproep van de voorzitter van de ENF Fractie om minder te praten en meer naar elkaar te luisteren. Die oproep werd in deze zaal met niet meer dan een schampere lach ontvangen.

Geweld tegen politici is niet alleen fysiek geweld, maar ook juridisch geweld en administratieve uitsluiting. En dit Parlement is daar niet vrij van. Met de verkiezingen op komst vrees ik voor de uitsluiting en demonisering van grote groepen kiezers en hun vertegenwoordigers, enkel omdat ze een bedreiging vormen voor de huidige orde. Je kunt een democraat zijn en toch de Europese Unie willen opheffen. De leden van dit Parlement moeten bij zichzelf te rade gaan of hun politieke mening alles rechtvaardigt, inclusief uitsluiting van de ander.